Dans le règlement de notre Assemblée, il est stipulé que les députés doivent avoir une attitude de dignité dans l'hémicycle. Depuis ce matin, il y a des gens qui travaillent sur leur chaîne de travail. Il y a des gens qui sont sur les routes pour assurer la sécurité des autres. Il y a des gens qui travaillent dans la neige et dans le froid. Ils travaillent et ils ne demandent pas en permanence qu'on arrête de voter, alors qu'ils ont des conditions de travail acceptables.